Ich spreche für den Rechtsausschuss, jetzt auch in Richtung Herrn Stoyanov.

25. Oktober 1980 zeichnet sich durch seine herausragende Bedeutung aus, nämlich dadurch, dass widerrechtlich verbrachte Kinder sofort an deren letzten Aufenthaltsort zurückgebracht werden können. Die Kommission erachtet richtigerweise die Entscheidung über den Beitritt der acht Länder, nämlich Marokko, Russland, Andorra, Seychellen, Albanien, Gabun, Singapur und Armenien, als exklusive Kompetenz der Europäischen Union. Auch der Europäische Gerichtshof hat klargestellt, dass Angelegenheiten, die innerhalb der EU eindeutig in die Kompetenz der Union fallen, auch in den Außenbeziehungen Kompetenz der Union sind. In diesem Fall haben wir mit der Brüssel IIa Verordnung über die Zuständigkeit und die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen in Ehesachen und in Verfahren betreffend die elterliche Verantwortung eindeutig die Kompetenz auf Unionsebene.

Insofern richtet sich die Botschaft des Rechtsausschusses vor allem an den Rat. Der Rat muss seine Blockadehaltung in dieser wichtigen Sache unverzüglich beenden. Und auch das Europäische Parlament soll konsultiert werden. Wir als die von den Bürgerinnen und Bürgern gewählten Abgeordneten werden immer wieder mit den Problemen konfrontiert. Wer, wenn nicht das Europäische Parlament, kümmert sich um die Anliegen der Bürgerinnen und Bürger? Für den Rechtsausschuss ist außerdem kein Grund ersichtlich, warum diese Länder nicht beitreten sollten. Das Wohl des Kindes muss immer im Vordergrund stehen. Nationale Eitelkeiten sind in diesen Fällen absolut unangebracht. Daher auch die Frage an die Kommission, warum der Rat eine solch wichtige Entscheidung blockieren kann. Ein Beitritt dieser acht Staaten ist äußerst wichtig. Wie wichtig der Beitritt ist, zeigen viele tragische Fälle, die medial bekannt sind, unter anderem auch ein Fall von vermeintlicher Kindesentführung in jenem Land, das ich am besten kenne, meinem Herkunftsland Österreich.

Der kleine Oliver Weilharter befindet sich derzeit bei seinem Vater in Dänemark. Die Mutter und Großeltern in Österreich sind außer sich vor Sorge, dass Oliver nicht gestattet wird, wieder nach Österreich zurückzukehren. Streitpunkte sind zwei Urteile mit unterschiedlichem Tenor aus Dänemark und Österreich über die widerrechtliche Verbringung des Kindes. Das Haager Kindesentführungsübereinkommen ist in diesem Fall nicht anwendbar, weil die dänischen Gerichte das Verhalten des Vaters nicht als Kindesentführung beurteilen. Das gleiche Problem stellt sich jedoch auch mit der Brüssel IIa Verordnung, da diese Verordnung für Dänemark nicht bindend ist. Gerade in Bezug auf die Beitrittskandidaten Russland und Marokko haben viele EU Bürgerinnen und Bürger familiäre Bindungen zu diesen Staaten. Ähnlich gelagerte Fälle können durch den Beitritt dieser Länder vermieden und bekämpft werden. Das Beispiel von Oliver zeigt daher, dass der Beitritt der acht Staaten essenziell für das Wohl der Kinder ist.